mégsem megfelelő igazán annak, amilyen fontosnak tartotta ezt a Parlament és amilyen többséggel szavazott meg több témában módosításokat.

Általános problémának látszik még az, hogy a nemzetközi szerződések esetében nem tisztázott még mindig a Bizottság és a Parlament közötti együttműködés, noha nagyon sokat javult a visszajelentés, például az amerikai tárgyalások SWIFT tel, TFTP vel kapcsolatos amerikai tárgyalásokról történő visszajelentés, de még így is vannak tisztázatlan pontok. Néhány konkrét felvetés sajnáljuk, hogy a gyűlöletbeszéd nem szerepel a jogalkotási tervben, csak a jelentések, illetve a végrehajtásra vonatkozó kerethatározat szerepel a tervek között.

Tudjuk, hogy összefügg az érvényesítés azzal, hogy az emberek mennyire ismerik a jogaikat. Bevándorlás kapcsán szeretném megemlíteni, hogy elindult az együttműködés, de itt is az ambíciószint nem tűnik elegendőnek.